Ich denke, wir sind uns alle darüber einig Der Weg aus der Krise ist nicht durch Sparen allein möglich, ganz im Gegenteil es muss in Wachstum investiert werden.

Und Sie können sicher sein, ich komme aus einer Region, die weiß, was Konjunkturprogramme bedeuten können. Künftig geht ein dreistelliger Milliardenbetrag beispielsweise in Forschung und Innovation, in Unternehmensförderung und damit natürlich auch in Ausbildung und Arbeitsplätze, in Breitbandausbau gleichermaßen wie in Maßnahmen der CO Einsparung. Also der alte Vorwurf, der EFRE investiere nur in Beton, ist schlicht und einfach falsch und ab 2014 damit auch nicht mehr real! Ich denke, wir haben viele Verbesserungen in dem Entwurf erzielen können. Wir haben vor allem mehr Flexibilität für die Regionen, denn die Regionen wissen am allerbesten, wo investiert werden muss. Wir unternehmen mehr Anstrengungen in dem CO 2 Bereich und wir gehen auf den demografischen Wandel ein. Dies sind beides Bereiche, die in Zukunft ganz besonders wichtig sind. Lieber Herr Kommissar Hahn, lassen Sie mich zum Schluss nicht nur den Dank an Sie richten, sondern auch ein Wort zur Breitbandförderung ganz besonders in Deutschland...